En Bruselas, Madrid, París, etcétera. Las acciones terroristas proceden siempre de la misma estructura, de la misma organización, de la misma ideología. Y mucho hace pensar que ese riesgo de seguridad para los ciudadanos europeos es un riesgo que permanece vivo todavía y que va a durar mucho tiempo. Mi pregunta, señor primer ministro, es sabiendo cuál es la reacción policial ante esa inseguridad, ¿no cree usted que, hablando del futuro de Europa, ha llegado el momento de hablar también de la coordinación policial antiterrorista? ¿No le parece a usted que, hablando del futuro de Europa y de seguridad para los ciudadanos, es necesaria la creación de una unidad europea de análisis y de inteligencia antiterrorista?